Dieser massive Eingriff in nationalstaatliche Souveränität lässt sich wirklich nur dadurch rechtfertigen, dass man eben die Gemeinschaftswährung retten muss bzw. drohenden Schaden von anderen Teilnehmerländern abwenden muss. Offenbar aber existiert der Grundstein, die wesentliche Voraussetzung für die Einführung des Euro, nämlich der Stabilitätspakt, nur auf dem Papier. Viele Mitgliedstaaten und der Rat haben ihre Energie in den letzten Jahren weniger auf Haushaltsdisziplin als auf die Aufweichung dieses wichtigen Übereinkommens gelegt. Und die Kommission hat dieser Entwicklung mit nur halbherzigen Verfahren gegen Defizitsünder zugesehen. Wir müssen nun also darauf drängen, dass die zunehmende Nettoverschuldung der Mitgliedstaaten drastisch zurückgefahren wird, wenn wir unsere Währung und unseren Wirtschaftsraum nicht ernsthaft in Gefahr bringen wollen. Dazu sind wirklich maßgeblich wichtige und energische Maßnahmen notwendig. BRK